Hvala, podpredsednik. Zdaj že kar nekaj časa razprave je mimo, štiriinpetdeset minut je še na voljo. Kar nekaj je bilo izrečenega, tako s strani opozicije kot tudi s strani koalicije. In moj postopkovni predlog je, da bi državni sekretar, magister Miloš Bizjak vendarle zavzel neko stališče glede na vse, kar je bilo povedano v razpravi. Vidimo, da tudi s strani nekaterih koalicijskih poslancev bo podpora, in bi si želel slišati, razumem pa gospoda Bizjaka, če bo ubogal komando gospoda Hana, ki mu je sedaj rekel, da naj počaka do konca.